Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea raportului, deoarece accesul la un sistem judiciar independent contribuie la creșterea încrederii în autoritățile statelor membre. După aderarea la Uniune, România a înregistrat progrese în reforma justiției, în ciuda unor presiuni exercitate de factorul politic, iar aici mă refer cu precădere la actualul guvern socialist. Deși executivul a încercat să pună presiune pe magistrați sau să modifice legislația penală în așa fel încât să și asigure privilegii și imunități, aceste tentative au eșuat. Cel mai recent exemplu este din decembrie 2013, când, fără absolut nicio dezbatere publică, parlamentarii și au acordat super imunitate lor și baronilor locali. De aceea, tabloul de bord privind justiția ar putea fi extins și la alte aspecte ale funcționării statului de drept pentru a pune presiune asupra celor care încalcă valorile democrației europene.